Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica, spoštovani kolegi poslanci, lep pozdrav. Zdaj, gospa ministrica midva sva se o mariborskem letališču že pogovarjala pred poletnimi počitnicami. Zdaj, vmes je zgodilo nekaj novih dejstev. Od srede julija vemo, da je, letališče bilo predano v roke DRI-ju, se pravi Družbi za upravljanje investicij, državnemu podjetju. Bi vas pa rad vprašal glede te služnosti na zemljiščih, med drugim tudi gre za parkirišča, dostop do same, zgradbe. Zdaj, ministrstvo pravi, da je to urejeno v zemljiški knjigi. Vi ste tudi ob vašem zadnjem obisku mariborskega letališča ste nekako zagotovili, da ima, da je služnost zagotovljena, a potem se je odzvala odvetnica Aerodroma Maribor, se pravi te družbe v večinski kitajski lasti, ki pa pravi, da pogodba o služnosti ni nikoli stopila v veljavo. Ne, ni stopila v veljavo. Pol gospa je to argumentirala, da, bi bila ta služnost sklenjena zgolj za primer, če bi infrastrukturo najel nekdo tretji, ampak zdaj v tem danem trenutku še vedno to infrastrukturo ima v najemu Aerodrom Maribor. Se pravi, bi potemtakem služnost dali sami sebi. Zdaj vas sprašujem, kakšni so torej zdaj ti zemljiškoknjižni odnosi, z družbo Aerodrom Maribor? Se je kaj vmes spremenilo? Se bo spor morebiti selil na sodišče? Kaj to pomeni zdaj spet za, aerodrom oziroma za letališče Maribor, se pravi, za v kontekstu nemotenega obratovanja? To vas prosim prvo za pojasnilo. Hkrati pa vas bi gospa ministrica tudi želel vprašati, glede upoštevanja zakonske materije. Namreč, Zakon o letalstvu iz leta dva tisoč ena vam je verjetno znan. V šestem členu pravi o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva. In da se za posamezna letališča izdelajo usklajeni programi razvoja letališč in v povezavi že s šestinosemdesetim členom istega zakona, ki govori, da se opredeli sistem javnih letališč, ki so namenjena za javni zračni promet ob zagotavljanju enakomernega regionalnega razvoja. Zdaj me zanima, kdaj se je sploh za mariborsko letališče izdelal ta program za razvoj letališča. In če bo se zdaj po slovesu Kitajcev in, prevzemu upravljanja stvari DRI ta program morebiti na novo napisal? In če boste dejansko na ministrstvu naredili kakšno resno strategijo zdaj do leta dva tisoč enaindvajset, pač, moramo imeti, to letališče operativno, da ne bomo vračali denarja Evropski uniji - se pravi, kakšna je vaša, vizija za naslednji dve leti z mariborskim letališčem? Hvala lepa v tem delu.